hávirðulegi forseti fyrirspurn mín til hæstvirts heilbrigðisráðherra byggist á því að fjalla um hvernig er háttað gjaldtöku tannlækna sem tryggingastofnun tekur þátt í og um hvað miklar fjárhæðir er að ræða einnig hvort það kunni að vera rétt að allt að hundrað fjörutíu prósent munur sé á gjaldskrá tannlækna samkvæmt reikningum til tryggingastofnunar í þriðja lagi hvort unnið sé að því að fá þessa þjónustu á samningsverði fyrir tryggingastofnun í fjórða lagi telur ráðherra eðlilegt að fólk þurfi í rauninni að leita tilboða hjá tannlæknum vegna mikils munar á gjaldskrám hjá þeim það er ljóst að framlag hins opinbera í tannlæknaþjónustu hefur minnkað um árabil á árunum nítján hundruð níutíu og eitt til tvö þúsund og þrjú þá minnkaði þetta framlag um þrjátíu og þrjú prósent sem laut að endurgreiðslu og það er líka ljóst í dag að aðsókn yngri barna til tannlækna hefur minnkað verulega það er í rauninni svo komið að fólk er svona ruglað í ríminu þorri fólks heldur að gjaldskrá tannlækna sé sú sama en hún er frjáls það er fólki ekki kunnugt um þess vegna fer að yfirleitt í blindni til fyrsta tannlæknis og óskar eftir því að gengið sé til verka en það eru mörg dæmi til að mynda eitt dæmi get ég nefnt að foreldrar fóru með barn sitt fóru með tvö börn sín til þriggja tannlækna og óskuðu tilboða það munaði þrjú hundruð þúsund krónur á kostnaði við tannviðgerðir hjá þessum tveimur börnum þrjú hundruð þúsund krónur og það sýnir að alvara málsins er gríðarleg þess vegna skiptir auðvitað verulega miklu máli að velta því fyrir sér hvort það sé ekki grundvallaratriði að semja við lækna leita leiða til þess að það gildi sama verð samningsverð fyrir tryggingastofnun og í öðru lagi þá er kannski nauðsynlegt að heimila þá læknum að auglýsa þjónustu sína sem er bannað í dag til þess að vekja athygli á því að það er ekki sama til hvers er leitað þetta skiptir miklum fjárhæðum fyrir fólkið í landinu og ógnar tannheilsu ógnar þróun í þeim efnum og árangri og þess vegna er þessi fyrirspurn sett fram til hæstvirts heilbrigðisráðherra